um klukkan ellefu í dag að loknum störfum þingsins fer fram umræða utan dagskrár það er ljóst að sá tími er liðinn en utandagskrárumræðan er um skattlagningu á ferðaþjónustu málshefjandi er háttvirtir þingmenn gunnar bragi sveinsson hæstvirtur iðnaðarráðherra katrín júlíusdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund